Signor Presidente, onorevoli colleghi, buongiorno signora Presidente e buon lavoro per questa prima Presidenza europea del Suo paese. Voglio richiamare solo due punti il primo è la complessa finalizzazione dei più di 70 dossier legislativi che accompagnano il quadro finanziario. Comunque siano le cifre e il negoziato, rimangono aperti punti importanti che possono caratterizzare in senso qualitativo il nostro lavoro, il lavoro dell'Unione europea del futuro e quindi noi contiamo sul lavoro della Sua Presidenza per un'intelligente e lungimirante intesa con le posizioni del Parlamento che sono maturate in questi mesi. L'altro punto riguarda la crescita e la ripresa dell'economia. Noi siamo sostenitori l'ha detto l'onorevole Swoboda di un consolidamento fiscale che concili la crescita con l'occupazione. Questo significa che la nostra economia deve riprendere slancio e noi dobbiamo rafforzare il mondo produttivo delle imprese e del lavoro sostenendo il manifatturiero. Abbiamo lasciato troppo ai margini della nostra visione di futuro europeo l'industria con la sua innovazione e il suo capitale umano oggi dobbiamo rimediare e la politica industriale dovrà avere più centralità. Sta già avvenendo che in alcuni paesi si richiamino le aziende a ritornare in Europa, quelle aziende che sono andate fuori. Il vostro lavoro caratterizzerà il futuro Consiglio europeo del febbraio prossimo ma si elaborerà in questi mesi per prepararlo proprio sulla politica industriale. L'ultimo accenno lo faccio sulla parola che Lei ha usato, dei tre aggettivi per la sua azione un'Europa credibile mi piace, lo trovo appropriato credibilità vuol dire serietà, ma vuol dire soprattutto coerenza tra parole e atti, tra sogni, visioni e scelte concrete.